Heute können wir den Europäischen Tag des Handys feiern, denn wir haben heute gemeinsam mit Kommission und Rat die Roaming Verordnung II beschlossen. Wir haben einen guten Abschluss gefunden, und das wird die Kosten der Benutzung dementsprechend senken. Das ist in einer Wirtschaftskrise ganz gut.

Das ist natürlich nicht so leicht.